Przed nami jedna z najważniejszych decyzji w tej kadencji Parlamentu. To właśnie nam obywatele Europy powierzyli zadanie wyboru najlepszej Komisji Europejskiej. Jesteśmy po przesłuchaniach. Otrzymałem 26 pozytywnych listów. Po raz pierwszy w historii wybieramy Komisję Europejską jako współprawny legislator. To nakłada na nas obowiązek szczególnej współpracy z Komisją Europejską. Reprezentujemy dwie instytucje wspólnotowe Unii Europejskiej. Zawarliśmy w związku z tym wstępnie nowe porozumienie ramowe dzisiaj ma być potwierdzone. Będziemy nad tym porozumieniem głosowali o godz. 12.00. A więc od 12.00 głosowanie. Przed tym, być może, będzie mała przerwa, jeśli wcześniej skończymy dyskusję. Chcemy, żeby Unia była reprezentowana przez bardziej dynamiczne instytucje, dlatego to porozumienie jest dla nas bardzo ważne. Mamy również dobre doświadczenia ostatnich miesięcy. Godzina bezpośredniej rozmowy, tutaj na sesji plenarnej, z przewodniczącym Komisji Europejskiej okazała się wielkim

nie było. Komisja Europejska i Parlament Europejski muszą także uwzględniać w swojej pracy opinie parlamentów narodowych, które reprezentują zasadę subsydiarności w Unii Europejskiej. Wierzę, że jest to początek nie tylko nowej dekady, ale nowego sposobu działania Unii Europejskiej. Wszyscy w to wierzymy. Po trzydziestu latach od pierwszych bezpośrednich wyborów do Parlamentu Europejskiego stoimy przed kolejnym skokiem. To jest nowa era w funkcjonowaniu Parlamentu Europejskiego instytucji